Señora Presidenta, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, como ciudadana española y europea y como víctima del terrorismo desde que la organización terrorista ETA asesinó a mi hermano y a su mujer en Sevilla, me dirijo a este Parlamento para denunciar al Gobierno de Venezuela y a su presidente por haber permitido que terroristas de ETA se entrenen en suelo venezolano a las órdenes del presunto terrorista Cubillas, quien trabaja para el gobierno de Hugo Chávez, a pesar de que pesa sobre él una orden internacional de busca y captura, siendo ello una grave violación del derecho fundamental a la seguridad de cualquier ciudadano europeo. Exijo al Gobierno de España una acción contundente ante esta grave humillación al conjunto de los españoles. Zapatero no puede seguir callando mientras el Embajador de Venezuela llama torturadores a nuestros guardias civiles —que han sido y serán un ejemplo de valentía en la lucha contra ETA—, ni puede mirar para otro lado ante esta creciente cooperación entre ETA y las FARC en suelo venezolano, como ya denunció el juez Eloy Velasco. Zapatero no puede estrechar la mano de un dirigente como Chávez, que está convirtiendo Venezuela en un refugio de terroristas. El presidente de un país como España, donde el terrorismo ha causado tanto dolor, no puede seguir ignorando este problema y debería dar una respuesta, la que merece y la que daría cualquier ciudadanos de a pie si tuviera la ocasión de hacerlo.